Využime tento čas, zamyslime sa a o mesiac ju zamietnime. Myšlienka nadnárodnej kandidátky je absurdná. Mám niekoľko otázok Prečo by slovenskí, nemeckí, či talianski voliči mali voliť ľudí, ktorým nerozumejú bez tlmočníka? Ako ich takto zvolení zas poslanci budú zastupovať, keď si nevedia prečítať ani list, ktorí im občan pošle? Koľkokrát sa takto zvolený grécky poslanec stretne so slovenskými voličmi? O čom sa bude s nimi rozprávať? Navyše celoeurópska kandidátka bude výhodná len pre veľké členské štáty. Schválenie tejto správy dá za pravdu všetkým euroskeptikom, ktorí sa obávajú, že Európska únia sa chce stať nadnárodným štátom. Spochybní demokratickú legitimitu tohto Parlamentu a ešte viac odcudzí európsky projekt občanom.